Ich möchte zunächst Ihnen, verehrte Frau Mogherini, herzlich danken für die umfassende Darstellung der Lage und auch persönlich danken ich glaube im Namen aller Abgeordneten, die sich für auswärtige Angelegenheiten in diesem Parlament interessieren für Ihr ganz persönliches Engagement in dieser überaus wichtigen Frage.

Dennoch bleibt es der richtige Weg, um einen nuklear bewaffneten Iran zu verhindern, wie Sie das eben gerade dargelegt haben. Und dass es nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde keine glaubwürdigen Hinweise auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009 gibt, ist eben vor allen diesem Abkommen zu verdanken. Deshalb ist die amerikanische Entscheidung so schwer nachzuvollziehen. Aber ich möchte noch einen Punkt machen Die innen und außenpolitische Rolle des Irans bleibt weiter höchst problematisch. Frau Mogherini, Sie haben das gerade eben angesprochen Die massiven Menschenrechtsverstöße, das ballistische Raketenprogramm, die destabilisierende Rolle in Ländern wie Irak, Syrien oder Jemen, die Unterstützung der Hisbollah im Libanon und nicht zuletzt auch die aggressiven Bedrohungen gegenüber Israel sind für uns inakzeptabel, und wir wünschen uns, Frau Hohe Vertreterin, dass diese Probleme weiterhin auf allen politischen Ebenen offen und unmissverständlich angesprochen werden.